laga um breytingu á lögum númer þrettán hundruð þrjátíu og fjögur tvö þúsund og fimm um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f frá háttvirtri minni hluta efnahags og skattanefndar sem er að finna á þingskjali fjögur hundruð fimmtíu og þrjú nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund pál þórhallsson frá forsætisráðuneytinu í frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á tímasetningum í tengslum við ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f við umfjöllun nefndarinnar var frumvarpið rætt og höfð hliðsjón af fjárlagafrumvarpi fyrir næsta ár minni hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson lúðvík bergvinsson og katrín jakobsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram bjarni benediktsson og birgir ármannsson þá langar mig frú forseti að bæta nokkrum orðum við frá eigin brjósti þannig er að þetta frumvarp eða lögin hafa alla eiginleika fjárlagafrumvarps í lögunum stendur til dæmis að fé til framkvæmda í vegamálum skiptist svo sundabraut átta þúsund milljónir króna verja skal til þessa verkefnis hundrað milljónir króna árið tvö þúsund og sjö

þetta er eiginleiki fjárlaga það er verið að ráðstafa peningum úr ríkissjóði síðan segir í stjórnarskránni í fertugustu og fyrstu grein ekkert gjald má greiða af hendi nema heimild sé til þess i fjárlögum eða fjáraukalögum þessi lög eru greinilega ekki gild samkvæmt stjórnarskránni því að þetta eru ekki fjárlög svona lagasetning ég hef svo sem bent á þetta áður að svona lagasetning fær ekki staðist þar sem er verið að ráðstafa peningum úr ríkissjóði í öðrum lögum en